Unul dintre scopurile acestui program era exact de a crea locuri de muncă pentru IMM uri. Aș dori să ne spuneți dacă ați luat în calcul acest program și cât de multe locuri de muncă au fost create prin intermediul acestui program.